Kolega poslanec, Kramar je dobro ugotovil, v državi Sloveniji že nekaj časa vlada anarhija in to nekomu zelo dobro oziroma zelo odgovarja. In, spoštovanje zakonov očitno v Sloveniji, je marsikomu malo mar. Jaz samo, če pogledam zdravstvo, pravijo ljudje, saj nima zveze, kako je prišel do denarja, saj glavno, da sem jaz zdrav, tudi če se pokrade malo, samo da sem jaz zdrav. Torej vse se opravičuje z nekimi, vedno se daje neko opravičilo, da se zakon potem ne spoštuje. Zdaj smo prišli do tega, da imamo šestnajst odločb ustavnega sodišča, ki še niso uresničene, oziroma niso spremenjeni zakoni, in, ko sem jaz ministra na hearingu vprašala, kaj misli s to oziroma ali misli spoštovati in odločbo ustavnega sodišča glede z, financiranja, šolstva in kdaj misli zadevo rešiti, je dejal, da odločbe ustavnega sodišča je treba spoštovati, vendar prioriteta te vlade ni urediti te zadeve. In zato, dragi poslanci koalicije, tisti, ki verjamete, da bo to rešeno v letošnjem letu ali v letošnjem šolskem letu ali naslednjem šolskem letu, glede na to, da to ni prioriteta vlade, kar pozabite, naslednja stvar pa, ko je, kako lahko minister reče, da ni prioriteta vlade uresničiti odločbo ustavnega sodišča. To je bistveno vprašanje, da minister, ki je zaprisegel pred nekaj meseci, sto dnevi, reče, da to ni prioriteta vlade. Seveda so drugi, ja, verjamem, da so tudi druge zadeve, verjamem, ampak spoštovani minister, ne vi osebno, ampak vaša stranka je v vladi od dva štirinajst, če gledam samo z ustavnim sodiščem. Strinjala se je s predlogom prejšnje ministrice, prišli ste skupaj s tem predlogom, potem pa vzemite tisto, nisem od včeraj, ste iz šolstva, v vaši stranki, v vaši koaliciji so ustavni pravniki, najboljši pravniki, ne vem, kaj vse se znajo pohvaliti zunaj, na, na, na, na hodniku, da najbolj se spoznajo na ustavo nekateri, nekateri na ne vem kakšne zakone, ne mi reči, da niste sposobni v sto dneh napisati, če se niste strinjali s tistim. Torej, temeljno vprašanje oziroma to, kar danes sporočate, odločbe ustavnega sodišča bomo sicer spoštovali, ampak jih pa ne bomo uresničili. Meni se zdi to, za to, kar sporočamo, kar je tudi povedal kolega, kar sporočamo državljanom, je, da se zakonov, ustave ni treba sploh upoštevati, delajmo vsak po svoje, to pa seveda paše oziroma odgovarja marsikomu tistemu, ki v ozadju potem pelje svoje interese. In, kar se pa tiče, sicer zdaj kolega iz Desusa ni, ko je dejal, saj tudi občina plačuje razširjen program, tiste nadstandarde, saj o tem ravno govorimo, ne. Tisti del razširjenega programa, ki gre za nadstandard ali pa ki gre za, program, ki ga ki zasleduje, interesom te šole, to se naj ne plača, to smo povedali. Tisto, kar je pa v zakonu napisano, se pa naj plača, tako kot je odločilo ustavno sodišče. Morate pa vedeti nekaj, pojdite si gledat obvezni program zasebne osnovne šole, v Mariboru. V obveznem programu, ki vi ste v prejšnjem mandatu rekli, da bo stoprocentno financiran, razširjen pa samo petinosemdeset, v obveznem programu imate, verstva in kultura. Ali nekaj takšnega je predmet. To je obvezni predmet. In vi ste se bojevali proti temu, da bi takšne predmete financirali, češ da je to v razširjenem. To je celo v obveznem delu. Pojdite si pogledati predmetnik. Otroci morajo obvezno obiskovati ta predmet. Zdaj pa se odločite, kaj boste financirali. Ali pa ne financirali. Tako da ... Minister, v izjavah verjetno boste zdaj dejali, da niste, pred ravno tako mislili, kot sem jaz rekla, da ne, da to ni prioriteta, ampak tako se je slišalo in magnetogramu je tako zapisano. In, če to ni vaša prioriteta oziroma prioriteta vlade, potem to tudi ni prioriteta premierja. Ustavno sodišče, odločbe je potrebno spoštovati in jih izvrševati.